A feltörekvő országok közül az ASEAN tagállamok Szingapúr, Malajzia, Vietnam, Indonézia elképesztő gazdasági teljesítményre lesznek képesek. Ebben a helyzetben mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az EU továbbfejlessze kereskedelmi kapcsolatait a térséggel, elsősorban azokkal az államokkal, amelyek már most is jól működő piacgazdaságok. Ennek egyik lépése a Japánnal megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás, amelynek a Dél Koreával kötött hasonló egyezmény tapasztalatai alapján komoly kereskedelemnövelő hatása lehet, és így mindkét fél számára előnyöket hozhat. Tudjuk, hogy a szabad kereskedelem útjában álló vámok és illetékek lebontása nem a legnehezebb feladat, nem úgy a nem vámjellegű akadályok megszüntetése, amely kulcsfontosságú a valódi szabad kereskedelem megvalósulása érdekében. Európának az eddiginél jobban oda kell figyelnie a kelet ázsiai országokra, hiszen a térséggel folytatott kereskedelem még bőven rejt magában lehetőségeket.